Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Komisarz, Koleżanki i Koledzy!

Wiele mówiono tutaj o kwestii walki z podróbkami, ale ta reforma niesie jeszcze inne znaczące zmiany, jak chociażby tańsza i prostsza rejestracja znaku towarowego, bardziej czytelny rejestr znaków towarowych i jasne zasady odmowy rejestracji.

Najważniejsze jest jednak, aby te wspólne nowe zasady, które właśnie zostały przygotowane, były skuteczne, bo jeśli one będą nieskuteczne, to będzie to tylko sukces połowiczny. Dlatego przepisy pozwalające na przeciwdziałanie pojawianiu się podróbek na rynku, czyli ściślejsza współpraca pomiędzy krajowymi urzędami patentowym i, a także między tymi urzędami i agencją unijną, są kluczem do końcowego sukcesu polegającego na wprowadzeniu nowoczesnego i efektywnego systemu unijnych znaków towarowych.

W tej chwili kończymy prace nad ochroną tajemnicy handlowej.

Tyle merytorycznie, Panie Przewodniczący, ale jeśli Pan pozwoli, jedna sprawa w kwestii formalnej.

19. zaplanowane swoje posiedzenie po to, by wymienić uwagi z panią komisarz Jourovą, planning sesji plenarnej nie uwzględnia tego w swoim kalendarzu i dokładnie w tym samym czasie planuje debatę nad tematem, gdzie wiodącą komisją jest Komisja Prawna.